Am Ende der Plenardebatte diskutieren wir jetzt also noch über die Standards bei der Weitergabe personenbezogener Daten nach China. Wir, die Alternative für Deutschland, fordern beim Datenschutz in unserem Grundsatzprogramm Gegen andere Bestrebungen ist dem Datenschutz ein hoher Stellenwert einzuräumen, und sein Wirkungsbereich ist auf alle personenbezogenen Merkmale auszuweiten. Die freie Meinungsäußerung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit brauchen einen starken Datenschutz.

Rechtssicherheit bei der Übermittlung personenbezogener Daten und der Schutz dieser Daten sind von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen der Bürger. Wenn die Bürger das Vertrauen verlieren, dann sehen wir, was sie machen Sie verlassen die Europäische Union. Bestehen wir also darauf, dass genauso wie bei den USA auch bei China höchste und allerhöchste Standards für den Schutz personenbezogener Daten gelten müssen!